Je conçois la solidarité bien différemment les nôtres avant les autres. Et parmi les nôtres que nous devons défendre en priorité, il y a les plus faibles et les plus vulnérables, parmi lesquels les handicapés.

Juncker pour les migrants devraient faire rougir de honte ceux qui le soutiennent, lorsqu'on voit le peu d'attention que nos élites portent aux souffrances des nôtres. La question de l'accessibilité au sens large doit être un sursaut civilisationnel de solidarité envers nos concitoyens les plus faibles et vulnérables nos enfants, nos anciens, les personnes handicapées. Cette question ne doit donc pas être instrumentalisée au profit des objectifs politiques et financiers de la Commission, qui tente par le texte de contraindre un peu plus les États membres à l'adoption totale du marché unique.

Seul un État fort et souverain peut et doit s'occuper de ses citoyens les plus faibles.